Herr van Nistelrooij, herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme! Ich frage Sie eines Was ist bitte an diesem Artikel 5 so schlimm, dass man ihn unbedingt niederstimmen muss?

Das sind Belastungen, die es einfach gibt, und für die wir Lösungen finden müssen. Warum muss man das streichen? Ist es und das ist meine Frage vielleicht im Detail weil darin steht, dass hier nicht die Kommission für die anderen, also sondern dass die Kommission mit den anderen entwickeln soll? Oder warum muss man diesen Part hinausstimmen? Das konnte mir bis jetzt noch niemand schlüssig erklären.